A Taranto, nella città dei due mari, a sud dell'Italia, intanto, si registrano incrementi delle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici del 105 A Taranto i bambini muoiono, le scuole chiudono, il diritto all'istruzione e alla salute è negato e si è costretti a scegliere tra lavoro e salute, mentre il governo italiano non segue l'attuazione dell'accordo Ilva, non dà attuazione al contratto istituzionale di sviluppo, non presiede alla verifica dei dati ambientali ed occupazionali e non si attiva per utilizzare le risorse a disposizione dell'amministrazione straordinaria. Alla Commissione chiedo di sostenere ogni proposta tecnicamente fondata della regione Puglia volta alla sottoscrizione di un accordo di programma per Taranto, simile a quello sottoscritto con la regione di Calais, con il quale erano state impegnate risorse pari a un miliardo di euro per favorire la low carbon economy della regione.